Les réponses au terrorisme ne se font pas à la va vite.

Il faut garder son calme, tout en restant sérieux. C'est ce que nous avons fait en matière de registre européen unique des données concernant les passagers.

Je voudrais, Monsieur le Président, vous rendre personnellement hommage parce que vous avez tout fait pour que le Parlement, ses différentes commissions, ses instances et ses membres puissent se rapprocher du point de vue qui fut celui de la Commission qui a précédé la mienne.

Nous avons discuté, lors du Conseil du 11 février, de l'Union européenne de l'énergie. Ce matin, la Commission a pris une décision en ce sens.

Si je l'avais fait dans ma vie antérieure, le résultat aurait été meilleur. Mais, en tant que président de la Commission, je voudrais que les grands projets, ceux qui reflètent les priorités de la Commission, soient entamés immédiatement.

sous peu et dans l'ordre.

Je voudrais préciser ici que c'est un rapport des quatre présidents.

C'est un travail personnel et je voudrais donc, tout comme les autres présidents l'ont fait jusqu'à présent, que nous nous bornions à examiner nos idées personnelles.

à M. Draghi, comme il est indépendant, je ne sais pas ce qu'il a fait mais nous, les autres, qui sommes dépendants, nous devons savoir que c'est un rapport qui reflète les vues personnelles des cinq présidents et je me félicite du fait que le président du Parlement soit associé à cet exercice.

Nous avons pris aujourd'hui, en tant que collège des commissaires, une décision sur les aspects budgétaires qui concerne un certain nombre d'États membres non pas un seul, mais plusieurs États membres.

La France sera donc vous m'excuserez de l'expression sous une surveillance renforcée.